Pane předsedají, já jsem velmi rád, že mohu k této zprávě také vystoupit. Jak jsem několikrát řekl, považuji agendu lidských práv za mimořádně důležitou v rámci naší činnosti a je dobře, že zde debatujeme zprávu o tom, co se v této agendě událo v roce 2015 a co Evropská komise, Evropský parlament a paní vysoká komisařka v této agendě udělaly.

Myslím si, že toto je přesně oblast do budoucna, kde bychom měli v zemích, kde zkrátka není demokracie, není možnost svobody projevu, svobody shromažďování, podporovat ty, kteří se snaží myšlenky lidských práv obhajovat a bojují proti tamním totalitním režimům. Za velmi důležité pak považuji to, že se Evropská unie výrazně podílí ve světě na monitorování volebních procesů a že toto může přispět v některých státech k tomu, že volby proběhnou spravedlivěji, demokratičtěji než by proběhly, kdyby tam vnější pozorovatelé, například z Evropské unie, nebyli. Nicméně dovolte ještě jednu malou poznámku.